Po moje akcija, no, ne vem. na začetku sem mogoče imela tako rajši kake romantične komedije, zaradi tega, ker pač so bile tako, za ne tako divje, ja. Zdaj pa ne vem, zdaj pa se mi zdi, da to je pa res, akcija mi je pa ... Ne, pač mislim tako na splošno vse, ka je tako malo bolj zanimivo, malo bolj pustolovsko naštimano. tako rečeno, no. pač po moje bi zbrala Harry Potter samo zaradi tega, ker sem Harry Potter fen, ne. Samo, zdaj da bi imela pa res tako neki najljubši film film, pa ne vem, če ga sploh imam. Ti imaš? Okej, ja. Hermiona. Emma Watson. Fino, jaz pa nisem gledala tetega filma. Menda. Ja, po moje res, samo čeprav včasih pol malo zaserjejo, iskreno. Ker določene podrobnosti ven spustijo, ko jih mogoče ne bi glih. Tudi na Harry Potterja . Pač meni se zdi, da je v, pač štirka torej Ognjeni kelih, je bil meni knjiga ful ful ful bolj všeč ko film, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem več razumela. Pač, da sem dejansko razumela, ka je bil point teti Alastor Alastor Moody, ko je pač se spremenili oni, ko je pobegnil iz Azkabana, ne, v njega. Pač sem zdaj dejansko razumela, ka je bil vas point tote knjige pa filma pa to. Prej se mi pa zdi, da sem malo bila tako, kako so zdaj oni vedeli, pa ka se zdaj dogaja, veš, ka mislim. Ja, to so naredili pri sedmem delu samo. Pač, sedmi del je ena knjiga pa dva filma. Ja. To je, pač to je meni všeč, zaradi tega, ker ni šans, da bi spravili, ker to bi pa pač po moje lahko en del res trajal pet ur pol. Ja, kar ja. Ja, isto recimo Avengersi so mi ful v redu. Sem tako pogledala vse filme, čeprav sem to pol, meni se zdi, da tako dve leti nazaj sem začela to gledati, pa sem bila tako . Ja. Pač to se pa nekako strinjam, no. Moj najljubši igralec Robert Downey Junior. Seveda. ja, gledala sem še Sherlock Holmes filme. Ko so meni tudi tako bolani. Ja, vem, ja, sem gledala, že komaj čakam. Ja. Nisem gledala, iskreno nisem niti šla gledat, zaradi tega ker sem bila tako, že ko sem trailer gledala, mi nekako ni sedel film. Ja. Tadej Toš. Ja. Saj to, ne, to sem jaz razmišljala, zaradi tega ker pač, če tako gledaš, ne, on je naredil Agrft, ne. Samo pač, on je standup komik, zdaj pa. Ja, to je res, ja, samo ... Ja saj, pač jaz se tudi ne spomnim, samo pač, ne vem, jaz sem, jaz sem v tem zaradi tega, ker pač se mi zdi, on je, on je naredil Agrft pa tudi pač, ne vem, mislim, res iskreno ne vem, če bi ga, jaz bi rekla, da je igralec, ne. Ja. Ja. Pač ja, se, se zavedam. Pač on on je res, on je hecen. On je. No vidiš, to sem razmišljala. Za vsakega je po moje nekaj drugega. Ampak v gledališču moraš imeti ti tisto, da si lahko pripravljen narediti nekaj, če se karkoli zaserje, moraš ti takoj odreagirati, da popraviš to, da se ne opazi, ne. V filmu imaš, praktično se lahko zmotiš pa bojo še enkrat posneli. Ja. Ja. Pač ja, mislim, tam, saj tako ko sem rekla, tam lahko dejansko, če jim kaj ni, lahko še enkrat posnamejo pa ono uporabijo, ne. Ne. Ja. Zdaj sem tako izgubila, ka je bilo vprašanje, ampak ja, pač mislim, jaz se ne strinjam s tem, da pač v v Sloveniji je večina res tistih gledaliških igralcev, ne. Tako da pač zdaj v Ameriki pa imaš tisto, da imaš prav posebej Broadway, ki ga vsi pač poznamo po celem svetu, ker je res veliko, ne. Pa pač, mislim, tam imajo tudi veliko veliko veliko več filmov, ne, pa tega, tako da to je zdaj. Ja, ker imajo več tudi takih filmov, ko so pač ja, dejansko, taki lahki čisto za ... O ja. To to pa res, ja. To je res, to to ja, samo, ne vem. Mislim, samo, če tako gledaš, ne, a veš, kako pa gledališče vseeno moraš tudi narediti pa vse pa pol pač pri filmu si ti, dobro saj se prestavljaš, pa snemaš na različnih lokacijah, samo pač pri gledališču moraš pa ti tudi, pač greš, ne vem, v eno mesto pa pol v drugo pa v tretje pa to pa pač. Ja. Ja, pač, ja, saj ne vem, zdaj pač, res to, to je čisto odvisno, kako gledaš pa kje zdaj, ne. Ker pač z enim sva gledala Slovenija Amerika, ko imamo drugače pa pač tam, recimo, je res tako, da pač toti Broadway, ne, težko priti zraven pri določenih predstavah, že samo če Hamiltona pogledaš je, pač vstopnic včasih niso mogli dobiti ljudje, ne, ker so ... Ja, res, ker to pač pa vsak, ko si pogledal v tistem cajtu, ko je bilo to tako res veliko veliko, vsak intervju, ko si pogledal, s kakim je bil, tako ja, sem šel Hamiltona gledat. Ja. Ja, jaz se pač to se pa strinjam s tabo, zaradi tega, ker pač veliko koga je tako, da gledaš, da je igral v filmu pa pol reče, da je bil še v gledališču pa si tako nice, ne, pač tu pa, to pa res, tu pa imaš večino gledališča, pa si tako toti je pa v filmu špilal, pač. Odvisno od teme filma, gledališke predstave, ampak jaz ful uživam v gledališču, no. No, več, veš, ka je razlika samo, meni se zdi, da pri filmih vidiš ti že trailer vnaprej, ne, pa si tako to to pa zna biti ful v redu, oh my god, tetega filma pa komaj čakam pa to. Pri gledališču ti prebereš, o čem se gre predstava? Ja, pač jaz pa, vidiš, jaz pa glih po moje obratno. Jaz pa iskreno komaj čakam, da grem kako predstavo kdaj pogledat, zaradi tega, ker pač mislim, meni so ful zanimive pa to, za kakšen film pa pač, saj sem ful včasih, tako recimo zdaj za Sherlock Holmes ko pride tretji film ven, sem ful tako komaj čakam, da pride ven. Ampak se pač redko zgodi, da sem tako res, oh my god, toti film grem pa gledat takoj, ko pride, veš, ka mislim. Ja. Ja. Ja, vidiš, saj to, to je pa to, ko se, ko so novi programi, ko se vse razvija, ne. Jaz mislim še vedno, da kino pač še bo nekaj cajta tako, ker zaradi tega, ker vseeno pač vseeno je nekako tako, ja, gremo v kino, pa to, pa pač nisi glih doma, greš nekam pa pol se mogoče še greš kam drugam družit, če greš s prijatelji pa to. bo pa res po mojem manj, no. Tako da, da ne boš več zdaj tako za vsak film, teti film grem pa v kino gledat. To je pa res, ja. Ja. Ja. Ja. Redkokdo, zaradi tega, ker imaš vse povsod na spletu pa to, ne. Ja. Pač redkokdo, zaradi tega, ker res imamo zdaj dejansko privilegije s tem, ne. Imamo na Youtubu vse, imamo na Netflixu filme in pač, mislim, vse se razvija, s tem dobivamo mi privilegije, je pa res, da ne več dejansko toliko plačujemo v tem smislu, no, ljudi, ki za to delajo. To pa definitivno. Ja. Ampak pač to, to je razvoj, ne, s tem, mislim, to je zdaj ful težko Ja. Aha, okej. Ja. Mhm. Ja, saj, pač saj to je res, pač igralci, se mi zdi, da so tudi veliko pri tem da bo pol film precej velik, no. Ker. Ja. ampak pač, meni je recimo tako, ko si rekel ti za Matthew jaz Matthew McConaugheyja Pač meni se pa zdi, da pri meni, pri meni je pa Robert Downey Junior, se mi zdi, da kar tako meni je najbolj to zaradi tega, ker ko sem šla jaz Iron mana gledat prvič, ne, pa sem gledala pa sem bila tako, ko pač, meni je ful dobro odigral, zaradi tega, ker je odigral tako res ono pač takega rich guya, čisto tako na začetku je bil, ne. Ja. In pol je pač meni to kar sedlo, po pa mislim, več filmov, ko sem gledala, pa pol še Sherlock Holmes pa to in pač se mi zdi, da res mi je zato tako tudi, ker odigra on, se mi zdi, vse res dobro. Ja, ja. Ja. Pač ja, jaz se strinjam, mislim, jaz, on je res tak podoben Tony Starku, jaz sem se včasih tako presmejala pri njegovih intervjujih, zaradi tega, ker pač je tak, pač tako, res sarkastičen pa ono hecen pa sem tako, zdaj sem pa pozabila, ka sem hotela povedati . tatuje delati. Sem gledala, ja. Pač meni je, mislim, meni je ful svetovno. Pač dobra ideja je, tako. Ja. Ja, sem videla, ja. Black panther. Ja, pač, mislim, mene je kar precej presenetilo, no, ko sem videla. Ja. Ja. Se v vsem strinjam. Ja. Ja. Ja. Pač, ja Definitivno, samo pač to je pa tako ali tako vse povsod, da te en film po moje precej ustvari, po pa. Ja, to, to to se pa nekako strinjam, ampak mu precej pristaja, tako da so kar dobro odločitev sprejeli . Ja. ne, res pač saj res ni bil. Tu Iron man ga je po mojem kar precej naredil neko res tako zvezdo, da je zdaj poznan vsepovsod. Ja. Ja, bomo videli, mislim, jaz tako mislim, bom po moje gledala kar veliko njegovih filmov, razen totega, dober, totega Doctor Dolittla res nisem gledala, zaradi tega, ker mi res trailer, ne vem, nisem nekako hotela pač trailer mi ni sedel, no, in sem bila tako da, da rajši ne bom . Ampak ja, bomo videli. Zdaj saj bo . Ja.